vous vous moquez du monde, excusez moi. Il me semble il suffit de vous regarder que vous n'êtes pas noir, que vous n'êtes pas un des habitants de ces pays là, que vous n'avez aucun problème avec les dirigeants de ces pays là.

Vous soutenez la démocratie, partout à travers le monde, alors ne proférez pas de telles insanités, s'il vous plaît!